Deze grote conferentie over de toekomst van de Europese Unie is ofwel bedoeld om het verzet tegen altijd maar meer overheveling van nationale soevereiniteit naar de Europese Unie een kans te geven, een debat dat open is en oprecht en dat voeling heeft met wat er de laatste jaren overal in Europa uit alle verkiezingen naar boven is gekomen, namelijk minder Europese Unie en meer voorzichtigheid en vrijheid inzake Europese samenwerking.

Onze vrees is dat laatste, en de meerderheid die hier vandaag een resolutie opdringt, heeft op drie plaatsen in de tekst uitdrukkelijk en ondanks onze amendementen laten opnemen dat de EU, meer nog dan vandaag, principieel zelfs, een ever closer Union moet worden. Daardoor wordt uw conferentie in plaats van een debat met het volk een theatervoorstelling, duur en nutteloos, enkel en alleen gewijd aan uw federalistische staatsgodsdienst van steeds meer bevoegdheden.